Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono ormai passati dieci anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona ed è necessario, quindi, fare un po' il punto della situazione attuale nell'UE. I dati economici e sociali non mentono e ci dicono che oggi stiamo peggio di dieci anni fa, con la disoccupazione in aumento, la ricchezza diminuita e il rapporto tra debito e PIL che in dieci anni si è amplificato di oltre venti punti percentuali. Questa è la realtà dei numeri, ma al di là di questi macroindicatori chiari è la realtà della vita quotidiana che mostra come i cittadini siano sempre più in difficoltà e quanto siano acuite anche le differenze e le diffidenze tra i paesi dell'Unione, facendo rinascere e rinsaldare sentimenti di timore e sfiducia reciproca che credevamo ormai sepolti da tempo. È chiaro che il trattato e l'UE hanno fallito negli obiettivi che si erano proposti non c'è benessere, non c'è coesione economica, non c'è coesione sociale o territoriale né la tanto sbandierata solidarietà tra paesi. Del resto non c'è da stupirsi se tra gli obiettivi sanciti dal trattato vi sia l'avere un'economia sociale e di mercato fortemente competitiva. Come si è tradotto, io chiedo, questo principio nel concreto? Ecco, si è tradotto nel sacrificio di giovani, di lavoratori, di pensionati ad appannaggio di lesive politiche neoliberiste. Si sono avuti quindi disoccupazione giovanile, compressioni salariali e tagli alle pensioni le uniche ricette che Bruxelles è stata in grado di imporre agli Stati membri. In questi dieci anni il trattato e l'UE non sono stati in grado di dare una risposta concreta ai tre grandi problemi che oggi i cittadini europei affrontano la crisi economica che perdura, la crisi della sicurezza interna e la protezione dei confini contro l'immigrazione clandestina. Non solo nulla è stato fatto, ma le ricette europee hanno addirittura peggiorato la situazione. Io mi chiedo come l'Unione europea possa migliorare la situazione se un governo democraticamente eletto non può nemmeno stabilire le proprie misure economiche ma deve essere sempre sotto ricatto di questo o quel commissario UE, che dopo aver fallito a casa propria vuole ora decidere a casa nostra. Mi domando quale potere abbiano Junker, Dombrovskis o Moscovici per decidere il futuro e le speranze di milioni di giovani, di lavoratori, di pensionati e di disoccupati in Italia e altrove. L'arroganza con cui volete proseguire su una visione di un'Unione accentratrice, con sempre più poteri e competenze sottratti ai governi nazionali, sta portando l'Europa al collasso. Forse è opportuno togliersi dalla testa il mantra del più Europa del there is no alternative, che per voi rappresenta la soluzione a tutti i problemi ma che in realtà è stato solamente la sublimazione di un sistema antidemocratico a discapito delle libertà dei cittadini e dei popoli europei. Io vi chiedo se vi siete mai domandati come mai, quando ai cittadini europei è stato consentito di pronunciarsi direttamente su questioni relative all'UE, spesso l'esito è stato ben diverso da quello che vi aspettavate. L'ultimo Eurobarometro dice che meno della metà degli italiani vede vantaggi nell'UE ma il 60 sostiene questo governo che voi osteggiate. Cosa volete fare? Rispettare la democrazia e le libertà dei popoli o togliergliele definitivamente?

Chi ha sostenuto quest'idea fallimentare di Europa verrà spazzato via dal voto popolare. Per lunghi anni in queste aule ci avete ostracizzato, deriso, ammutolito. A maggio ci prenderemo la nostra rivincita. Lo shock politico che vi cancellerà permetterà all'Europa, quella vera, di risorgere dal baratro in cui le vostre scelte scellerate l'hanno portata.